Frau Präsidentin! Plötzlich soll nach den Nachhaltigkeitskriterien der Kommission alles digital sein medizinische Versorgung, Bildung, Arbeitswelt, Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel. Selbst Frieden, Gendergerechtigkeit und verlorenes Vertrauen in die EU sollen digital gestärkt werden.

Ihr Motor Deutschland ist zurzeit in der Deflation, und die Europäer verlieren das Vertrauen in eine gescheiterte Politik. Europas Städte afrikanisieren, die EZB japanisiert den Euro, und die Kapitalmärkte werden weiter amerikanisiert. Vor zwei Wochen ließ die EZB den digitalen Euro als Warenzeichen registrieren.

Digitalisierung ist Anpassung, die der Wettbewerb erzwingt, und tut not, wo sie Produktivität erhöht und knappes Humankapital in Europa freisetzt. Sie ist aber kein Allheilmittel gegen verfehlte Politik, die Kosten unkontrollierter Zuwanderung und sterile Investitionen infolge hemmungsloser Geldschöpfung.